Hvala lepa. zdaj tole, tale Zakon o dohodnini je prvi sistemski zakon v letošnjem letu, ki ga imate na agendi in o njem odločate, ni drugega do zdaj, edini. In meni je žal, da danes ni ministra tukaj z nami, da bi delil to našo razpravo; in najbrž se je vedel je, zakaj izognil tej razpravi. Zdaj če ... To je zelo pomemben zakon, tudi vlada govori, da je to zelo pomemben zakon, in najbrž bo, ne, takrat, ko bo ko bo njegov predlog na mizi, sedel tukaj, morda bo prišel celo s predsednikom vlade. In to se mi zdi, ne, bom rekel, izjemno problematično. Druga stvar, ki se mi zdi problematična, je to, da je ravnanje koalicije izjemno dvolično, izjemno dvolično. Na eni strani, ne, se je težko izogniti, da boste glasovali proti samo zato, ker ni zraslo to na pravi glavi. Ampak ta predlog ni nov, ne, je že od leta dva sedemnajst v podobnih verzijah, in v tem času bi se vsaka spodobna in sposobna državna uprava in politična oblast, ne, ki se ji reče vlada, morala biti sposobna pripraviti rešitve, ki so, ne take kot te, ampak boljše od teh. Boljše od teh zdaj. Še nekaj bi rad opozoril, ker sem prej pozabil. Ta zakon ne vpliva v ničemer na položaj SPIZ-a in ZZS-ja, v ničemer. Tisti del, ker pomeni prispevke vplačil v SPIZ in ZZS, ne, je nedotaknjen. Ta zakon vzpostavlja samo relacijo, drugačno relacijo med davčnim oziroma dohodninskim zavezancem in državno blagajno. V državni blagajni je pa lukenj, kolikor hočete, nekaj smo jih našteli. Da samo spomnim, ne pravilno koriščenega denarja, premalo koriščenega denarja, bi rekel, davčnih odpustkov, davčnih utaj in podobnega je za približno štiristo petdest takih tehnoloških biserov, kot je bil pred, ne vem, enim tednom odprt v Kočevju, ki se mu reče Yaskawa, ne, robotika. Za štiristo petdeset takih biserov je denarja, ki leži vsepovsod. Za sto deset takih biserov ga je v Bruslju, nepočrpanega, tri in pol milijarde oziroma sto štirideset takih biserov je se skanalizira preko preko črnih fondov v davčne oaze, en kup ga je namenjenega korupciji v zdravstvu, preplačil pri investicijah, ki jih že ta vlada pelje, je za približno štirideset Yaskaw, samo pri drugem tiru in tako naprej in tako naprej. Tako da virov, kar zadeva, je več kot dovolj. Zaradi tega, ker zakona ne boste podprli, bodo prizadeti mladi, predvsem tisti, ki so strokovno usposobljeni ali pa celo visoko izobraženi. Ti imajo neznansko željo, da gredo v tujino, kako ne, če dobi pri istem bruto, ne, ki mu ga država oziroma, gospodarska družba nakaže, dvesto evrov večji neto, dvesto evrov večji neto na mesec, dva tisoč štiristo evrov na koncu. Se pravi, v bistvu dobi dve plači več že v enem letu, samo za na osnovi dohodnine. To dobi delavec s tisoč petsto evri bruto plače v Avstriji. Dobili bi več upokojenci, ker so tudi davčni zavezanci, bistveno več kot s tistimi valorizacijami, ki jih, ki jih namenjate. Dobili bi, pridobili bi delavci migranti, ki jim zdaj, ne, na račun slabše davčne politike v Sloveniji, dodatno obračunavate dohodnino. Imamo tam permanentni problem. Skratka, problem je v tem, da cilj te države, ne, ni nobena davčna racionalizacija, ni nobena poslovna racionalizacija, ampak najmanj ohranitev davkov na obstoječi ravni. Saldo mora biti nič. Avstrija se je odpovedala, dodatnim davkom, ki je ki bo znižala oziroma je že znižala dohodnino. Zdaj, pa še nekaj ne. Zdaj, po glasovanju, po razpravi in glasovanju bomo imeli vsebinske in politične dokaze, da delate proti ljudem in da podpirate nezdrave prakse, ki ste jih, ki so se prenesle iz prejšnjih v ta mandat - med njimi tudi korupcijo. Hvala lepa.